Señor Presidente, Franklin Roosevelt dijo a propósito del dictador Somoza Somoza es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta.

Empezó a serlo a partir del año 2000, cuando privatizó sus compañías petroleras para que empezaran a entran las multinacionales occidentales. Era la época en la que Gadafi era el amigo de Europa que colaboraba con la política migratoria manu militari como lo hacen los dictadores era el tiempo en que Gadafi financiaba la campaña electoral del señor Sarkozy y regalaba caballos a José María Aznar. Incluso, en el año 2011, un mes antes de la intervención de la OTAN, el FMI elogiaba las reformas económicas de Gadafi.

Ocurrió que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en su Resolución 1973, apeló a la responsabilidad de proteger a la población civil y se inició la intervención militar, de cuyas consecuencias estamos discutiendo ahora. Pero eso, Señorías, no tenía nada que ver con proteger a la población civil tenía que ver con los intereses de compañías petroleras occidentales ante la posibilidad de que fueran empresas rusas, chinas y de la India las que explotaran los recursos de Libia. Por eso, esos tres países se abstuvieron en el Consejo de Seguridad. No les pido que dejen de ser lo que son, pero, al menos,